Pytanie czy widać, jak to się mówi popularnie, światełko w tunelu? Wydaje mi się, że jedyną szansą na rozwiązanie tego konfliktu jest porozumienie samych Syryjczyków, nawet tych, którzy dzisiaj ze sobą walczą, a walczy przecież armia wierna Asadowi z Wolną Armią Syryjską, ale walki toczą się też między Wolną Armią Syryjską a radykalnymi grupami islamistów czy zwykłymi przestępcami i bandami kryminalnymi. To wszystko komplikuje tę sytuację.